Il faut renforcer Solvit, notamment, mais aussi la mise en œuvre et la transposition des directives clés, comme celles sur les marchés publics, les concessions, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'agenda digital. D'où l'importance de suivre la transposition.

Réduire les inégalités est fondamental en Europe.